A legnagyobb valószínűsége annak, hogy valakinek az életét erőszakosan kioltják, a nyílt utcán van, leginkább kocsma környékén. A legvalószínűbb elkövető egy idegen személy, illetve alkalmi ismerős, leginkább ivócimbora. Ez az alapvető kriminálstatisztikai összefüggés igaz akkor, ha az áldozat férfi. Ha az áldozat nő, akkor úgy módosul az összefüggés, hogy a legvalószínűbb helyszín a saját otthona, a legvalószínűbb elkövetője az erőszakos bűncselekménynek pedig valaki, akit szeret, illetőleg szeretett partnere, szerelme, élettársa, házastársa vagy volt élettársa, volt házastársa. Ezek nem derült égből villámcsapásként bekövetkező tragédiák, hanem ezeket a halálozásokat hosszú éveken, sokszor évtizedeken át tartó folyamatok előzik meg.